Ninguna directiva que viene dice que no está dentro de los límites de la proporcionalidad, eso también pasa con el registro de nombres de pasajeros. Pero, efectivamente, el problema es que cuando no hay una directiva que va a los casos excepcionales, que son los únicos por los cuales se podrían violar derechos fundamentales, estamos en una dinámica en la que esto no se puede arreglar. Porque ¿cómo vamos a arreglar la definición de lo que es un de lo que son los delitos, si tenemos ya ocho países que no hablan de delitos graves en este caso de conservación de datos, sino cualquier tipo de delito? El volumen de datos, la frecuencia de la conservación de datos, eso hace absolutamente imposible gestionar de verdad una lucha contra la delincuencia. Incluso en la búsqueda del delincuente y en la persecución del delito no todo vale.

Solo en casos excepcionales se pueden violar derechos fundamentales.